um klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um stefnu stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga málshefjandi er háttvirtur þingmaður mörður árnason hæstvirtur umhverfisráðherra sigríður a þórðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund